Najlepša hvala in, spoštovani poslanec, tudi hvala za to vprašanje in iskreno vam povem, da sem se tudi sama, ko sem prevzemala funkcijo, spraševala, ali na področju energetike potrebujemo toliko različnih institucij. Včasih imam občutek, da vedno, ko je bilo treba kakšen korak narediti, smo v naši državi raje ustanovili neko novo institucijo, kot pa pogledali, kaj bi se kaj bi obstoječe institucije z malo spremembami lahko izvajale. Ampak kakorkoli, jaz, na začetku želim povedati, da je zanesljivost oskrbe v naši državi ali pa zame, pomembna in da jo marsikdo ocenjuje, da je boljša kot marsikje drugje, tudi v Evropi, in ne strinjam se pa z vami, da bi drugačna organiziranost omogočala hitrejše ukrepanje pri naravnih nesrečah. Če poenostavim, jaz mislim, da je ukrepanje vedno na nivoju lokalne inštitucije, ne glede na to, da je glava, če lahko tako rečem, nekje drugje. Ampak kakorkoli, ja, ta rešitev sega v leto dva tisoč sedem. Če bi želeli, pa tudi razlog za ustanovitev bom zdaj povedala oziroma takšen način. Če bi želeli koncesijo podeliti direktno distribucijskim družbam, bi te družbe morale biti proste tržnih dejavnosti in v stoprocentni lasti države. Tako pravijo, da piše v evropskih direktivah, in tudi dve mnenji oziroma dve reviziji Računskega sodišča sta bili opravljeni na to temo in prejšnja in še kakšna vlada prej je Računskemu sodišču odgovorila, da bo pogledala, kako se da to narediti. Še več, celo SDH kot upravljalec je dobil že neke naloge v zvezi s tem. Vprašal ste me, kakšen je moj pogled. Jaz vam bom zdaj povedala. Moj osebni pogled je, da bi to, seveda je treba pogoje izpolniti, da bodo skladni tudi z evropskimi pravili, ker smo del evropske družine in ne gre mimo tega, in ko bodo ti pogoji izpolnjeni, si sama želim, da bi bilo čim manj posrednikov, ker sem prepričana, da bi na koncu to bilo tudi najceneje za uporabnika. Znotraj koalicije tega dog tega pogovora, dogovora, kakor hočete, še nismo niti začeli, kaj šele opravili in končali. Sem pa vesela, bom rekla, in vašega vprašanja in na neki način čutim tudi podpore pri reševanju tega problema na način, da tudi v tudi v naši državi začnemo kakšne institucije, ki mogoče niso najbolj potrebne, ukinjati.